Señora presidenta, alto representante Borrell, me cuento entre los muchos y las muchas eurodiputados y eurodiputadas que aprecian sus esfuerzos, a menudo ingratos, por imprimir a la política exterior de la Unión Europea autonomía, carácter

Pero, al mismo tiempo, me cuento entre los que exigimos de la Unión Europea que se emplee a fondo para exigir a Irán respeto por los derechos humanos, que cese en la represión brutal de la disidencia, en la discriminación de categorías enteras de personas, empezando por las mujeres, y en la aplicación sistemática y frecuente de la pena de muerte.